Lorsque le président Juncker s'est adressé à ce Parlement le 15 juillet de l'année dernière, il vous a dit que sa mission première est de reconstruire des ponts en Europe. En fait, construire des ponts en Europe, et au delà de l'Europe, est une tâche éminemment européenne et c'est pour cela qu'il n'est pas là aujourd'hui.

C'est ce que nous avons fait tous ces derniers mois, ces derniers jours avec la Grèce bâtir des ponts! Parce que l'Union européenne n'est pas faite pour exclure, mais pour inclure, et qu'en Europe, tout tient à un dialogue permanent qui doit être fondé sur la compréhension et le respect mutuel. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on y arrive quand chacun est prêt à bâtir sa partie du pont. Et nous devons trouver un accord, cette semaine, sur la Grèce.

Il n'y a pas de prolongation possible.

C'est pour eux que nous travaillons, pour les aider à lutter contre le chômage et la précarité sociale et construire leur avenir sur des bases saines et solides. Cela signifie que nous devons tous prendre nos responsabilités le gouvernement grec, l'Eurogroupe, le FMI, le Parlement européen et la Commission européenne. Nous devons tous nous engager pour que la Grèce prenne un nouveau départ pour l'emploi, la croissance et les investissements grâce aux réformes qu'elle va mettre en œuvre, mais aussi grâce aux Fonds européens.

Le président Juncker proposera des solutions pour faciliter l'absorption des Fonds structurels et d'investissement européens et mobiliser immédiatement, via un préfinancement, des sommes importantes pour démarrer des projets d'investissement dans l'économie réelle. Ce n'est qu'au terme d'efforts conjoints que nous trouverons un accord acceptable pour tous, et nous sommes convaincus que tel sera le cas à l'issue du Conseil européen de ces deux prochains jours.

Tout d'abord, bien sûr, sur la question de l'immigration le Conseil en a parlé car s'il y a bien un domaine dans lequel la solidarité européenne peut se manifester, c'est l'immigration.

Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est urgent de répondre à la crise migratoire et humanitaire à laquelle tous nos pays sont confrontés. On doit le faire d'une façon ou d'une autre, parce que tous y seront confrontés tôt ou tard. Cela dit et c'est bien de l'avoir dit l'urgence maintenant, c'est de se mettre d'accord sur ce qui doit être fait, pour que la solidarité européenne ne soit pas un vain mot, ou une larme à verser à chaque tragédie dans la Méditerranée, et l'Europe reste fidèle à ses valeurs et à ses intérêts. La minute de silence lors du Conseil européen ne doit tout de même pas être suivie par des mois de silence quand on a besoin de réponses. Ce que nous devons faire, c'est tendre la main à ces malheureux qui, au péril de leur vie, quittent leur pays déchiré par les conflits, en quête d'une protection internationale à laquelle ils ont droit. C'est une question de respect pour la dignité humaine. Nous devons aussi exprimer concrètement notre solidarité à l'égard des États membres qui font face à une forte pression migratoire. Ce sont aujourd'hui l'Italie et la Grèce. Demain, cela pourrait être d'autres pays. Dans tous les cas, des mécanismes de solidarité sont nécessaires, et c'est maintenant que nous devons les mettre en place, en agissant ensemble et non pas les uns contre les autres. C'est maintenant, pas demain, car des gens sont encore en train de mourir en Méditerranée. Soyons clairs, nous ne parlons pas de quotas lorsqu'on parle d'êtres humains. C'est un malentendu.

Nous avons tous une obligation de solidarité. Le président Juncker défendra donc fermement les propositions de la Commission sur la relocalisation et la réinstallation, parce que ces propositions sont nécessaires et qu'elles assurent un bon équilibre entre solidarité et responsabilité.

Et j'insiste, la répartition entre États membres doit se faire sur une base effective, car l'expérience nous a montré que si c'est volontaire, cela ne fonctionne pas. Il va donc falloir que nous nous mettions d'accord, d'ici à la fin du mois de juillet, sur les modalités pratiques d'une répartition solidaire et équitable entre les États membres pour mettre en œuvre ces mesures au plus vite. Le coût de notre inaction, aujourd'hui, serait tout aussi lourd pour les migrants que pour l'Europe, où la solidarité doit être partagée. On doit faire ce pas solidaire.

Et je me félicite que l'Irlande, mais aussi la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein aient fait connaître leur intention de participer à ce mécanisme de relocalisation. Nous invitons d'autres pays à s'inspirer de leur exemple. En revanche, si nous devons être généreux à l'égard de ceux qui ont besoin de protection internationale, nous devons être fermes à l'égard de ceux qui n'ont aucune raison de rester en Europe, ni aucun besoin de protection internationale. C'est pourquoi nous avons présenté des propositions pour renforcer nos politiques en matière de retour et de réadmission. Il est clair que le soutien de nos populations en faveur d'une politique d'asile humaine diminue lorsque les gens ont l'impression que ceux qui n'ont pas droit à l'asile abusent de cet asile pour rester quand même. Nous avons vraiment besoin de considérer cette question des deux côtés. Et comme il ne suffit pas de combattre les symptômes de la crise, il convient aussi de renforcer notre coopération avec les pays d'origine et de transit pour s'attaquer aux causes de la crise.

Là aussi, il faut bâtir des ponts et développer plus de responsabilités partagées et de coopération avec nos partenaires africains. Il faut qu'à tout prix les États membres augmentent leur aide au développement. C'est indispensable.

plus fragile et instable. Il faudrait être naïf pour penser que l'Europe ne pourrait être qu'un soft power

Là aussi, c'est une question de crédibilité. Il ne s'agit pas de bâtir du jour au lendemain une armée européenne. C'est un vieux projet européen, un projet sur le long terme. Il ne s'agit pas non plus de faire de l'Union européenne un contre projet face à l'OTAN. Nous ne sommes pas concurrents, mais partenaires, nous devons travailler de concert et être en phase. Ce dont nous avons besoin dans le domaine de la défense, c'est d'une coopération renforcée, comme le prévoit d'ailleurs le traité de Lisbonne.

La crise nous a montré que l'euro nous protège. Il nous a apporté la stabilité monétaire. Sans l'euro, nous aurions vécu des moments très désagréables de défoulement des égoïsmes nationaux. Mais les vertus protectrices de l'euro ne tombent pas du ciel elles sont directement liées à notre capacité à mettre en œuvre des politiques axées sur la stabilité, sur une croissance économique équilibrée, sur une économie sociale de marché compétitive au service du plein emploi, du progrès social et de la prospérité des citoyens.

Le rapport comprend une feuille de route pour réaliser l'union économique et monétaire qui est ambitieuse et néanmoins pragmatique. Certaines des initiatives qui y sont proposées peuvent et devraient être mises en place sans délai. Les premières mesures devraient être lancées par les institutions dès le 1er juillet 2015 les autres requièrent plus de temps. Ce rapport offre surtout une direction claire, essentielle pour les citoyens et les acteurs économiques et pour la confiance dans la monnaie unique. La première phase, ou l'approfondissement par la pratique, commence dès aujourd'hui jusqu'en

La deuxième phase de l'achèvement de l'union économique et monétaire nous permettra des actions de plus grande ampleur pour rendre le processus de convergence plus contraignant et créer un trésor de la zone euro. La phase finale d'ici à 2015 offrira un cadre stable et prospère pour tous les États membres de l'Union européenne ayant adopté la monnaie unique et un environnement attractif pour les autres. Construire intelligemment et sereinement par étapes, comme nous le proposons, une union économique, une union financière, une union budgétaire et une union politique, ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen de répondre aux attentes des citoyens et de préparer l'Union aux futurs défis mondiaux. Parce que l'Europe, c'est plus que le marché unique et la monnaie unique, l'Europe, c'est un projet large, vaste et ambitieux pour ses citoyens, mais pas uniquement pour ses citoyens.